Señor presidente, señora alta representante, hoy nos encontramos aquí para hablar sobre la situación de Oriente Medio y especialmente de las graves protestas que han ocurrido, por razones diferentes, en varios países en el Líbano, en Irak o en Irán.

Un enorme descontento social por la falta de oportunidades, acceso a servicios públicos, acceso a un crecimiento económico que llegue al conjunto de la población, lamentablemente, conflictos que durante los últimos años han padecido las poblaciones de Oriente Medio, una polarización regional. Y no solo eso, sino instituciones poco inclusivas para, además, países normalmente multiétnicos. Nosotros lo que reclamamos —y lo que la Unión Europea también ha intentado durante los últimos años— es uno, apoyar las piezas que la comunidad internacional pone para estabilizar la zona el acuerdo nuclear con Irán es un ejemplo dos, pedir a Irak que se pidan responsabilidades a aquellos que han estado reprimiendo las protestas y provocado muertos en las calles y tres, en el caso del Líbano, por favor, apoyar a un país que está acogiendo a muchos refugiados, y que tiene problemas financieros y económicos muy graves.